În cadrul Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT se vor adopta modificări la reglementările din domeniul radiocomunicațiilor, obligatorii pentru membrii UIT, inclusiv pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.